Dieser weitere Schritt zu einer verstärkten Aufsicht und Reglementierung im Bereich der Ratingagenturen ist willkommen.

Der Kalender für Ratings ist sinnvoll, um dafür zu sorgen, dass Ratings in Zukunft nicht mehr termingerecht politisch aufgebracht werden, sondern dann, wenn sich tatsächlich in dem Land etwas ökonomisch verändert hat. Auch ist zu erwähnen, dass wir erstmals vorgeschlagen haben, dass die Ratings, die auf Buchstaben basieren, ergänzt werden sollen durch ein System, das numerisch ist und damit, was Ausfallwahrscheinlichkeiten angeht, wesentlich rationaler ist als ein System, das an Buchstaben festgemacht ist, bei dem es scheint, als ob der Unterschied zwischen A und triple A riesig

Man muss allerdings auch sagen, dass einige der Vorschläge nicht so weit gehen, wie man sich das wünschen würde, etwa das Prinzip der Haftung.

Man sollte nicht so tun, als ob dies sehr große Änderungen bringt. Es sind auch noch weitere positive Elemente im Bericht. Man muss leider auch sagen, dass die Erfahrung, in diesem Trilog zu sitzen, doch eine recht bittere Geschichte war. Der Berichterstatter hat es angedeutet Immer wieder hat das Parlament fraktionsübergreifend Vorschläge gemacht, wie man die Vorschläge verschärfen kann.

Ob es nun darum ging, Umweltrisiken systematisch in die Ratings einzubauen, Interessenkonflikte schärfer zu regulieren, ob es darum ging, eine gemeinsame Besteuerung in Europa zu koordinieren, um 40 prozentige Umsatzrenditen des Ratingoligopols endlich zu besteuern und dieses Geld z.

einzusetzen, um eine europäische Ratingstiftung zu gründen All das wurde abgelehnt.

Ich bitte Sie, gründlich zu prüfen, die Alternativen zu diesem Ratingsystem in den Blick zu nehmen, damit wir irgendwann wirklich eine andere Marktstruktur bekommen, die einer sozialen Marktwirtschaft würdig ist.